Es sagt keiner dazu, wer das bezahlen soll. Das ist sehr bezeichnend für die gesamte Debatte.

Das alles ist Kriegstreiberei, von der Sie sich bitte nicht beeindrucken lassen sollten.